Morgen werden wir im Plenum über die lange und zunächst kontrovers diskutierte Ausweitung des Instruments für Stabilität und Frieden abstimmen.

Denn für die Verordnung, wie sie jetzt verfasst ist, haben wir es geschafft, den Auswärtigen Dienst, die Kommission, den Rat und die Fraktionen hier im Hause zusammenzubringen. Dafür danke ich ganz besonders nicht nur, weil es rhetorisch eben so üblich ist dem Berichterstatter Danjean für die engagierte, kompromissbereite und vor allem verlässliche Zusammenarbeit, auch wenn es mal geknirscht hat. Durch die Veränderung dieses Instruments soll die EU in die Lage versetzt werden, in Partnerländern auch mit militärischen Akteuren im Sicherheitssektor zusammenzuarbeiten. Bisher war das ja nur mit Polizei möglich. Und zu diesem Zweck wird das Instrument um circa 100 Millionen Euro aufgestockt. Wenn wir wollen, dass unsere Bemühungen in vielen Ländern Bestand haben, dann müssen wir auch bereit sein, diese Projekte und Folgeeinrichtungen der Partnerländer zu schützen. Dafür muss in einigen Fällen auch das Militär vor Ort unterstützt werden, damit es dieser Aufgabe überhaupt gerecht werden kann. Die Erweiterung umfasst zum Beispiel die Bereitstellung von wie Sie schon richtig gesagt haben nicht letaler Ausrüstung Schutzwesten, Transportkapazitäten, Erste Hilfe Ausrüstungen. Wichtig dabei ist trotz allem, dass die Finanzierung von Waffen und Munition ausdrücklich ausgeschlossen ist. Der entscheidende Punkt für uns war, dass die Sicherheitsmaßnahmen nicht aus Mitteln finanziert werden, die für Hilfe und Entwicklung bereitgestellt worden sind. Das erste Ziel der Entwicklungszusammenarbeit ist Armutsbekämpfung, und militärische Unterstützung auch wenn sie in diesem Zusammenhang richtig ist darf diesem Ziel nicht Mittel entziehen. Wir haben gemeinsam erreicht, dass es einen Paragrafen zur Transparenz gibt. Es ist uns wichtig, dass die Kommission die Maßnahmen des Instruments verfolgt, bewertet und uns Abgeordnete regelmäßig informiert. Dass wir diese beiden Punkte erst nach einigem Widerstand vom Rat und von einem Teil der Kommission erreicht haben, macht deutlich, wie ernst wir diese beiden Gebote in Zukunft auch nehmen sollten.